Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Verordnung soll jetzt mehr Sicherheit bringen bei den Personalausweisen, aber gleichzeitig führt sie leider zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte, nämlich der verpflichtenden Aufnahme von Fingerabdrücken für alle Bürgerinnen und Bürger in der EU. Damit wird ein Problem gelöst, das eigentlich schon auf dem Rückgang ist, denn wir wissen, dass die Zahl der gefälschten Personalausweise seit Jahren zurückgeht.

kostet.